Elle garantira une très grande protection aux investisseurs, non seulement professionnels, mais surtout aux citoyens investissant leur épargne dans des produits financiers. Il y aura des règles très précises sur la gestion du risque, la gestion des liquidités. Il y aura plus de transparence, plus d'information aux investisseurs sur les stratégies suivies par les gestionnaires. L'effet de levier sera encadré, les gestionnaires devant annoncer à l'avance leurs propres limites pour le recours à l'endettement avec levier.

À ce lock in s'ajoutent des consultations du personnel de l'entreprise, une information de l'État siège sur la stratégie entrepreneuriale des acquéreurs. En résumé, la directive est perfectible, Monsieur le Président, mais les socialistes et les démocrates y donneront leur adhésion car elle apportera beaucoup de lumière dans ce trou noir de la finance internationale